Natuurlijk kan dat niet zomaar ontstaan, maar toch zie ik geen ander alternatief voor Egypte, want ik kan niet iemand aanwijzen in Egypte die dan de leiding maar moet nemen.

Wij kunnen die Egyptenaren wél oproepen niet voor de Moslimbroederschap te kiezen, maar voor seculiere leiders.